Señor presidente, el desastre humanitario en Venezuela ha traspasado ya los límites de la tragedia para entrar ―desde hace algunos días, ya son cinco-en una situación en la que se encuentra sin electricidad como consecuencia de la gestión calamitosa de la cleptocracia venezolana. Hemos pasado de la situación de tragedia a una situación de abismo absoluto, y este Parlamento lo que no puede es estar ciego ante una situación de un país tan cercano a nosotros.